Doamna președintă, stimate coleg dacă mă și ascultați

Puteți să mi spuneți dacă dumneavoastră, de când s a luat președinția austriacă, ați constatat că există vreun demers, vreo acțiune concretă legată de susținerea principiilor Uniunii Europene solidaritate, democrație, unitate, o preocupare pentru a ține Europa unită?